que provocan un enorme desastre social, medioambiental y territorial. En algunos casos, incluso, las pasadas reformas agrarias, en concreto en el sector de la leche, han dado lugar a una modernización en el sector, a la que, en estos momentos, con la bajada de los precios de la leche, tampoco puede hacer frente. Se necesitaría una interprofesional lechera que sea obligatoria en cada Estado miembro, en la que se concentren organizaciones profesionales agrícolas, la industria lechera, las cooperativas, la distribución y los consumidores. Las administraciones públicas deben apoyar a estos grupos lácteos, concentrados y, desde luego, mucho más amplios que la imagen de un simple contrato entre grandes empresas.